Herzlichen Dank an den Kommissar dafür, dass er uns einen Überblick gegeben hat, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und Japan im Moment darstellen. Ich habe den Eindruck, dass sich leider in den letzten zwei Jahren im Hinblick auf diese Handelsbeziehungen kaum etwas verbessert hat.